Autorka sprawozdania uważa, że szczególnie polityka strukturalna musi stawiać czoła poważnym wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi i w tej kwestii dostrzega 6 priorytetów.

Przy podziale funduszy strukturalnych dla regionów należy uwzględnić wskaźniki demograficzne.

poprzez przyjazną dzieciom i rodzinie infrastrukturę oraz dobry publiczny transport lokalny.